Képviselőtársunk a magunk mögött hagyott fél esztendőben rendkívül kemény és eredményes munkát folytatott, azonban sajnálatos módon ma nem tud itt a plenáris ülésen jelen lenni, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a mai vitában őt helyettesíthetem. Ahogy ezt magam is említettem, hét előterjesztés jelentésvetője Rivellini képviselő úr. Ha megengedik, azért megemlítem, hogy melyek azok a meghatározó uniós intézmények, amely intézmények mentesítésével kapcsolatos előterjesztések munkálatai kapcsolódnak Rivellini képviselő úrhoz. Az Európai Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Bíróság, az Európai Számvevőszék, az Ombudsman és az európai adatvédelmi biztos, illetve hivatalának a gazdálkodásával kapcsolatos mentesítési jelentés az, amelyet Rivellini úr elkészített. Engedjék meg, hogy én magam is köszönetet mondjak Rivellini képviselő úrnak, külön köszönetet mondjak az Európai Számvevőszéknek, amely intézmény munkája nélkülözhetetlen volt az asztalunkon fekvő előterjesztések elkészítéséhez. Engedjék meg, hogy az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága képviselőinek, illetve munkatársainak is köszönetet mondjak azért a munkáért, amely a mai eredményekhez elvezetett.

Az Európai Tanács mentesítésének az ügye az mindig egy bonyolult kérdés, hiszen a két intézmény, az Európai Parlament, illetve az Európai Tanács között évről évre vita alakul ki a mentesítési eljárást illetően.

Az Európai Parlamentnek az a határozott és egyértelmű álláspontja, hogy az Európai Tanács mentesítésével kapcsolatban ugyanolyan joga és felhatalmazása van a mentesítés megadására vagy megtagadására, mintsem bármelyik más uniós intézménnyel kapcsolatban. Rivellini képviselő úr az Európai Tanács mentesítése megadásának az elhalasztását javasolja annak érdekében, hogy az Európai Tanács, illetve az Európai Parlament között a mentesítési eljárást érintő vitás kérdésekben további konzultációknak legyen meg a lehetősége. A tavalyi és a tavalyelőtti esztendőben is hasonló eljárást követtünk. A Parlament illetékes bizottsága a Tanács mentesítésének elhalasztását kérte, és egy későbbi időpontban került sor a mentesítés megadására. Az idei esztendőben, habár a javaslat az hasonló, mint korábban a mentesítés elhalasztására vonatkozik azonban egyértelmű haladást értünk el az Európai Tanács mentesítési eljárását illetően, éppen ezért köszönet és gratuláció az Európai Tanács soros magyar elnökségének. Ahogyan az Európai Tanács mentesítésével kapcsolatos jelentés nyolcadik pontja is fogalmaz, a magyar elnökség pozitív hozzáállásának, és az általa megtett erőfeszítéseknek köszönhető az előbb említett előrehaladás. Gratulálok tehát a soros elnökség munkatársainak.

Pozitív eredménynek értékeljük, hogy a Tanács elismerte, hogy a mentesítési és a költségvetési eljárás két külön folyamat, és ezeket egymástól függetlenül kell kezelni. Az is üdvözlendő, hogy a mostani mentesítési előterjesztés vitája során a Tanács képviselői jelen vannak és részt vesznek ebben az eszmecserében. Sajnos a szakbizottság meghívásának idén sem tett eleget az Európai Tanács képviselete. Nem vettek részt a mentesítési eljárás bizottsági vitájában, mint ahogy nem engedtek hozzáférést olyan fontos dokumentumok megtekintéséhez, amelyek nélkülözhetetlenek lettek volna a mentesítés megadásához, és nem válaszolt az Európai Tanács a Parlament szakbizottsága által feltett kérdésekre. Ezek azok a problémák, amely problémákon végre túl kéne lépni. Én bízom abban, hogy a mentesítés elhalasztását követően mód és lehetőség lesz arra, hogy hosszú évekre előretekintő módon végleges egyetértés jöjjön létre a Tanács mentesítési eljárásának a kérdéseiről az Európai Parlament illetékes bizottsága, az Európai Parlament és az Európai Tanács között. Végül engedjék meg, hogy szóljak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mentesítési indítványáról. A Bizottság gazdálkodásával kapcsolatban felmerült problémák nem olyan súlyúak, amelyek azt indokolnák, hogy a mentesítést el kelljen halasztani, ezért a mentesítés megadása mellett vagyunk. Ráadásul a szakbizottság munkája során észlelt gazdálkodási problémák nem is a mentesítés tárgyát követő esztendőhöz kapcsolódnak. Tisztelt képviselőtársaim! Rivellini úr helyetteseként tehát azt tudom mondani, hogy a hét előterjesztést illetően az előterjesztésben szereplő döntést indítványozzuk a Parlamentnél.